Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, merci au Conseil d'avoir rappelé que le cadre financier pluriannuel n'est pas seulement une affaire d'argent, mais d'abord la colonne vertébrale de l'avenir de l'Union.

Elle rappelle aussi notre intention de négocier, dès maintenant, le prochain cadre financier pluriannuel.

Mais je regrette le jeu de dupes auquel s'est livrée la Commission dans la présentation de sa proposition des chiffres présentés abusivement sous leur meilleur jour, des coupes dissimulées, des éléments de langage, certes aiguisés, mais qui n'ont trompé personne.

Face aux remontrances du Parlement, la Commission s'est décidée à publier des bases de calcul avec les véritables chiffres.

Je termine en résumant la résolution du Parlement d'une part, qui ne voit pas les nouveaux défis auxquels doit faire face l'Union européenne? Transition écologique, investissements, migration, chômage, défense, sécurité. Monsieur le Commissaire, ne mentons pas aux Européens en leur disant que l'Europe va pouvoir apporter des solutions sans augmenter le budget européen. L'Europe se meurt de cette hypocrisie et ceci fait le lit des nationalismes. Le Parlement est clair investissons dans l'ambition européenne. Quant aux ressources propres, nous reconnaissons que la proposition de la Commission va dans le bon sens malgré, finalement, une timidité maladive.